Herr Präsident, werte Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen! Der von der Kommission so oft propagierte Handel für alle lässt weiterhin auf sich warten. Mit diesem Handelsabkommen wird wieder einmal eine marktradikale Politik fortgeschrieben, von der lediglich große Konzerne profitieren.

Daher braucht es die Möglichkeit von Sanktionen bei Verstößen.

Deshalb werde ich wie schon im Handelsausschuss sowohl gegen das Handelsabkommen als auch gegen das Investitionsschutzabkommen mit Singapur stimmen.